Znamo da je Ceauşescuov režim pao, znamo što se i s diktatorom dogodilo, ali je li pad Ceauşescua značio pad samog režima? Jesu li ili još uvijek postoje ili su postojali nakon same revolucije i dalje komunistički kadrovi koji su ostali utjecajni na politiku, u medijima, na sveučilištima, stari kadrovi Securitate itd.,

Ima li još takvih kadrova danas? Smatrate li da je to problem za Vašu državu u ovom trenutku?